Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió tagállamaiban valós jelenség a gazdasági bevándorlás. A harmadik országból származó munkavállalók jelenlétét ugyanakkor legalább két szempontból kell értékelnünk. A kérdés elsősorban gazdasági szükségszerűségként jelenik meg, a demográfia és munkaerő piaci tendenciák ugyanis arra mutatnak, hogy az európai társadalmaknak szükségük van a bevándorlók munkájára. Nekünk pedig az az érdekünk, hogy a bevándorlás szabályozott körülmények között, legálisan történjen, a tagállamoknak lehetőségük legyen ellenőrzésük alatt tartani a folyamatot, a bevándorlók pedig jogbiztonságban érezzék magukat, azaz ne érje meg számukra kikerülni a törvényes eljárásokat. Nagyon fontosnak tartom az irányelv azon részét, amely a közös jogokra, azaz a bevándorlók és a tagállami állampolgársággal rendelkező munkavállalók azonos jogaira vonatkozik. Itt szeretném felhívni a figyelmet a kérdés második, kulturális vonatkozására is. Sok tagállamban feszültségek forrása az eltérő kulturális szokásokkal, hagyományokkal rendelkező bevándorlók jelenléte.

A legálisan bevándorló munkavállalók ugyanis nemcsak munkaerejüket hozzák magukkal Európába, nemcsak dolgozni szeretnének itt, hanem tanulni, családot alapítani, gyerekeket nevelni, teljes értékű életet élni. Ha tehát Európa úgy dönt, hogy a gazdasági bevándorlás a megoldás a demográfiai helyzet okozta egyensúlytalanságokra, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül a kérdés kulturális dimenzióját sem. A multikulturalitás sikere ugyanis toleranciát, egymás kölcsönös tiszteletét és szolidaritást feltételez.